Madame la Présidente, mes chers collègues, notre Parlement vient d'adopter, pour la première fois depuis l'investiture de la Commission von der Leyen, un accord de libre échange, celui avec le Viêt Nam. Cet accord est néfaste pour la démocratie, les travailleurs et l'environnement. Néfaste pour la démocratie, parce que cet accord avec un régime autoritaire et répressif consacre le triomphe des tribunaux d'arbitrage qui privilégient systématiquement les multinationales et les actionnaires aux dépens des peuples. Néfaste pour les travailleurs européens ce sont notamment les deux millions de travailleurs du textile qui subiront de plein fouet le dumping social et vietnamiens parce que cet accord renforcera leur exploitation par des multinationales et un gouvernement qui n'ont que faire des conventions de l'OIT, de la liberté syndicale et du droit de grève. Néfaste pour l'environnement, enfin, parce que cet accord ne prévoit aucun mécanisme permettant de s'assurer du respect des objectifs fixés par les accords internationaux sur l'environnement.